Signora Presidente, onorevoli colleghi, nelle ultime settimane, per effetto di scandali venuti alla ribalta sui media, si discute finalmente con la necessaria aberrazione della violenza sulle donne. L'ho già detto in altre occasioni e voglio ribadirlo in quest'Aula, anche alla luce delle ultime assurde notizie che riguardano questo Parlamento ogni tipo di violenza contro le donne, in ogni forma essa venga perpetrata, va condannata e punita senza se e senza ma, anche qui, anche in Parlamento. In Europa quasi il 25 delle donne ha subito violenza fisica o sessuale, ma il dramma nel dramma è che più di un europeo su quattro ritiene ancora oggi che un rapporto sessuale non consensuale possa essere in qualche modo giustificato. I tempi sono maturi per affrontare il tema dalla violenza sulle donne con determinazione, garantendo l'applicazione delle misure esistenti e lavorando affinché i principi contenuti nella convenzione di Istanbul vengano recepiti rapidamente dalle legislazioni nazionali di tutti i paesi membri.